Monsieur le Président, je voudrais intervenir ici, ce soir, en tant que vice présidente de l'intergroupe Économie sociale. Deux textes sont en discussion en ce moment au sein du Parlement européen, l'un sur l'initiative pour l'entrepreneuriat social, qui sera examiné en commission de l'emploi et des affaires sociales la semaine prochaine, et l'autre que nous examinons ce soir.

La définition des entreprises sociales qui nous est soumise aujourd'hui me semble, de ce point de vue, trop restrictive. J'espère qu'elle pourra mettre un frein aux tentatives de washing social ou blanchiment social. Mais elle réduit une fois encore un peu trop les entreprises sociales, et notamment celles de l'économie sociale, qui en sont la principale composante, à la seule question des plus vulnérables. Les acteurs de l'économie sociale, qui gèrent des entreprises de personnes et non de capitaux, attendent d'autres signes des institutions européennes, et notamment la reconnaissance de leur statuts alternatifs à ceux des sociétés de capitaux. Nous avons encore beaucoup à faire pour rattraper notre retard, Monsieur le Commissaire, vis à vis de ces champions de demain, comme vous l'avez dit, vis à vis de toutes ces entreprises qui ne sont pas obsédées par la seule optimisation de leurs profits.